Chaque État a le droit de se doter d'une technologie militaire pour se défendre et il a le droit d'exporter librement ses armes. Des précautions doivent toutefois être prises pour éviter de vendre des armes à des États qui les retourneraient contre nous, soit directement, soit par le biais d'organisations terroristes. J'approuve donc le rapport Valero quand il souligne l'utilité d'une concertation entre États européens, y compris avec le Royaume Uni. Je l'approuve encore plus quand il leur conseille de décider un embargo sur la vente d'armes à l'Arabie saoudite. Je suis, en revanche, scandalisé par le rapport Valero quand il cherche à confier à l'Union le pouvoir d'autoriser ou non les États à exporter leurs armes. Une telle préconisation est contraire à la souveraineté nationale.